Les Israéliens n'en veulent pas. Ne nous mentons pas. Israël rend de plus en plus impossible la solution à deux États. Nous défendons avec raison deux États. Mais il faut mesurer la frustration palestinienne.

Nous, nous soutenons comme les socialistes, l'initiative du Président Abbas à l'ONU.

C'est la phrase que nous pouvons tous signer.

Au moins, condamnez le! Et ne le regrettez pas! Dites que c'est impossible!

et en même temps, ils continuent à occuper.

La politique, ce n'est pas de la prière! Aujourd'hui, il y a en Israël des centaines de milliers de personnes qui s'opposent à la poltitique de Netanyahu. Il faut que l'Union européenne, que nous, ici, nous soyons sincères.

c'était juste. Il n'y a pas eu de négociations avec les pays arabes. et c'était juste.

Si, aujourd'hui, nous ne nous levons pas tous pour dire aux Israéliens Votre paix, c'est la paix d'Israël, c'est Israël pouvant s'intégrer dans un espace du Moyen Orient, et même rêver des États unis du Moyen Orient où tout le monde aurait sa place, Israël ne comprendra pas que c'est dans son intérêt le plus intime qu'il y ait un État palestinien. Madame Ashton, vous devez dire aux Israéliens que des représentants palestiniens comme Monsieur Abbas ou comme le Premier ministre Fayyad, ils n'en auront pas d'autres et que, aujourd'hui, si le Hamas est contre l'initiative de Monsieur Abbas, c'est parce qu'il sait que cette initiative est la seule possible pour qu'il y ait deux États au Moyen Orient.

À aucun moment, vous n'avez dit ici comment vous pouvez obliger les Israéliens à négocier. C'est un mensonge incroyable! Ils disent On va négocier sans condition parce que, sur le terrain, on est en train de changer les conditions, on est en train de continuer l'occupation.

Vous reviendrez ici et vous direz Il faut que les Israéliens et les Palestiniens comprennent que ce n'est que par les négociations qu'ils arriveront à la paix.